Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich, meine erste Rede hier im Europäischen Parlament als Berichterstatter der Renew Fraktion für den mehrjährigen Finanzrahmen halten zu dürfen. Denn mit diesem EU Finanzrahmen legen wir die Schwerpunkte der Politik der nächsten Jahre fest. Ich finde, dieses EU Budget muss in die Zukunft und vor allem für die Zukunft ausgerichtet sein und einen echten europäischen Mehrwert bringen. Das schaffen wir vor allem, indem die EU für große Fragen ein großes Budget und für kleine Fragen eben ein kleines Budget zur Verfügung stellt und Prioritäten setzt. Zu den großen europäischen Fragen zählen für mich vor allem die Förderung und der Umgang mit der Digitalisierung, die Unterstützung von Forschung, mehr Erasmus, der Kampf gegen den Klimawandel und vor allem der Kampf gegen den Terrorismus und der Schutz unserer Außengrenzen. Aber bei den Verhandlungen über den Finanzrahmen wird meine Fraktion vor allem auf eines achten Es kann nicht sein, dass europäische Gelder gerne genommen, aber europäische Grundwerte und Regeln anschließend mit Füßen getreten werden. Die EU ist eine Wertegemeinschaft und wer die Grundwerte in der EU nicht unterstützt, der sollte in Zukunft eben auch keine geldwerte Unterstützung der EU mehr erhalten.